În sfârșit, după o inexplicabilă tergiversare timp de opt luni, Consiliul de Securitate al ONU a adoptat în unanimitate rezoluția care legitimează implicarea internațională pentru prevenirea distrugerii statului centrafrican și a acutizării crizei umanitare. Peste 1,3 milioane de persoane, între care și sute de mii de refugiați suferă din cauza insecurității și a foametei. De aceea, prioritățile absolute sunt protecția civililor și ajutorul alimentar de urgență. Regretăm pierderea de vieți omenești și cred că Uniunea Europeană trebuie să își aducă contribuția pentru asigurarea protecției și securității populației. Pentru ca intervenția internațională să aibă efectul scontat, e nevoie de o consolidare a mandatului operațiunii de pacificare cu o componentă politică, pentru a putea asigura o tranziție pașnică și organizarea de alegeri libere. De asemenea, se impune demararea unui proces de reconciliere națională în această țară sfâșiată de conflicte interminabile de la dobândirea independenței și târâtă de bandele Séléka în pragul războiului religios.